Geschätzte Frau Berichterstatterin, ich möchte mich am Anfang bei Ihnen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken.

Es geht um Sicherheit Sicherheit für

Diese Vorfälle müssen natürlich registriert werden, sie müssen analysiert werden, und es muss am Ende ein Trend herausgefiltert werden. An diesem Trend kann man dann erkennen, wo es gefährlich werden könnte und wo es nicht gefährlich werden könnte. Grundvoraussetzung dafür ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Vorfälle auch melden und diese Vorfälle auch ohne Konsequenzen für sich selbst melden können.

Hier zeigt sich auch wieder die Mehrwertigkeit europäischer Politik, gerade im Luftverkehrsbereich. Deshalb herzlichen Dank an alle, die an diesem guten Ergebnis beteiligt waren. Wir haben mehr Sicherheit für Europa erzielt, und das ist gut so!